Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio i Commissari e gli altri relatori, i provvedimenti vanno nella direzione giusta. Per l'immigrazione noi dobbiamo passare dalle risposte di emergenza, affannose e frammentate, che creano tensione e paura nella popolazione, a interventi e politiche più strutturali, più razionali, più integrate e complete, come è stato detto. I fondi devono rispondere a questa esigenza, per far capire all'opinione pubblica a volte spaventata che questo fenomeno continuerà perché fa parte della nostra storia e della nostra fase storica, questo fenomeno noi possiamo affrontarlo combinando insieme attenzione, accoglienza e sicurezza. Tre punti voglio richiamare il primo, per facilitare, per combattere l'immigrazione regolare noi dobbiamo facilitare, rendere possibile quella regolare. Noi dobbiamo anche affrontare il tema dei rifugiati, per consentire una flessibilità, per muoversi nell'Europa. Quanto siamo ipocriti con i siriani ai quali impediamo di ricongiungersi con altri parenti nell'Europa. Dobbiamo affrontare il tema dei minori non accompagnati ci vogliono progetti per fare banche dati.